y no estoy seguro de lo segundo..

patética obsesión de los medios de la derecha europea contra la supuesta injerencia rusa está alcanzando grados de estupidez que sonrojarían al propio científico. El pasado noviembre el ministro de Asuntos Exteriores español denunció ante la Unión Europea la injerencia rusa y venezolana en el debate sobre Cataluña, y afirmó poseer datos.

Los medios de comunicación interesados en repetir este mantra tienen ejemplos sonrojantes cuentas de Twitter radicadas en San Petersburgo, noticias falsas. Pero, si nos vamos a los hechos, veamos, si ustedes tienen interés.

Tampoco los organismos alemanes encontraron una actividad significativa rusa, ni la autoridad cibernética francesa. Es decir, detrás de esta patética paranoia se esconde una estrategia política clara, es decir, impedir la buena vecindad con Rusia.